Hiermee is het eindelijk mogelijk voor boeren en tuinders om meer organische meststoffen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld dierlijke mest en compost, in plaats van kunstmest.

Dat is de wereld op z'n kop en het is volgens mij ook ongewenst voor het milieu. De kunstmestindustrie is de grootste uitstoter van CO2 in de Europese Unie. Het is in Nederland de grootste gebruiker van aardgas. Bovendien denk ik dat organische meststoffen belangrijk zijn voor een gezond bodemleven, en een gezond bodemleven is weer de basis voor een rendabel landbouwbedrijf. Het is belangrijk voor een goede waterhuishouding, voor gezonde gewassen, voor biodiversiteit en bovenal ook gaat het de uitspoeling van nutriënten tegen naar het grond en oppervlaktewater. Met andere woorden, een win winsituatie.

Ik ben blij dat dit mogelijk is en dat het Europees Parlement zijn boerenverstand gebruikt heeft.